sem verður útvarpað og sjónvarpað úr alþingishúsinu umræðurnar skiptast í þrjár umferðir forsætisráðherra hefur tuttugu mínútur til framsögu en aðrir þingflokkar en þingflokkur forsætisráðherra hafa tólf mínútur í fyrstu umferð í annarri umferð hafa þingflokkarnir sex mínútur en í þeirri þriðju fimm mínútur hver þingflokkur þingmenn utan flokka hafa fimm mínútur röð flokkanna er í öllum umferðum þessi samfylkingin sjálfstæðisflokkur vinstri hreyfingin grænt framboð framsóknarflokkur og hreyfingin ræðumenn samfylkingarinnar verða í fyrstu umferð jóhanna sigurðardóttir forsætisráðherra lúðvík geirsson ellefti þingmaður suðvesturkjördæmis í annarri og mörður árnason ellefti þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður í þriðju umferð ræðumenn fyrir sjálfstæðisflokk verða bjarni benediktsson annar þingmaður suðvesturkjördæmis í fyrstu umferð ólöf nordal annar þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður í annarri umferð og guðlaugur þór þórðarson fimmti þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður í þriðju umferð ræðumenn fyrir vinstri hreyfinguna grænt framboð verða steingrímur j sigfússon atvinnuvega og nýsköpunarráðherra í fyrstu umferð í annarri lilja rafney magnúsdóttir sjötti þingmaður norðvesturkjördæmis og í þriðju umferð árni þór sigurðsson fimmti þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður fyrir framsóknarflokk tala sigmundur davíð gunnlaugsson áttundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður í fyrstu umferð í annarri vigdís hauksdóttir áttundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður og í þriðju umferð höskuldur þórhallsson sjötti þingmaður norðausturkjördæmis fyrir hreyfinguna tala í fyrstu umferð margrét tryggvadóttir tíundi þingmaður suðurkjördæmis í annarri þór saari níundi þingmaður suðvesturkjördæmis og í þriðju umferð birgitta jónsdóttir níundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður síðastir í fyrstu umferð tala þingmenn utan flokka guðmundur steingrímsson áttundi þingmaður norðvesturkjördæmis og atli gíslason fjórði þingmaður suðurkjördæmis